Señor Presidente, he votado en contra de la Resolución que se ha aprobado porque apoyo el informe Estrela sobre la salud reproductiva, ya que considero que es una proyección práctica en un tema vital de los valores de la Unión Europea. Estamos hablando de derechos fundamentales como el de la libertad personal, la salud o la igualdad entre hombres y mujeres. Estos derechos no están garantizados en toda la Unión Europea y son básicos para la salud, para evitar el aumento de las enfermedades de transmisión sexual y para acabar con desde los embarazos no deseados hasta prácticas como la mutilación genital, así como para trabajar por la igualdad en un terreno básico para la libertad personal y en el que el machismo sigue haciendo estragos. Por este camino avanzamos en la erradicación de la pobreza y fomentamos el disfrute de una vida digna para todos. Es una desgracia lo que ha ocurrido, y quiero que sepan una cosa me ha parecido vergonzoso que hoy hayamos recibido —a través de este regalo— un mensaje absurdo como el de que apoyar la anticoncepción tuviera algo que ver con rechazar la maternidad o con aborrecer la infancia. Considero que esto es un insulto y un motivo más para apoyar este informe y para seguir trabajando desde las instituciones en esta línea.